Ich hätte mir gewünscht, dass wir zumindest die Themen nacheinander behandeln. Also ich spreche wieder zu der Petition von Herrn Klein. Ich freue mich, dass wir Gelegenheit haben, darüber zu sprechen, denn der Petitionsausschuss beschäftigt sich schon seit geraumer Zeit mit dieser Petition. Was ist passiert? Da gab es einen innovativen Unternehmer, der eine Inhalierhilfe für Asthmatiker entwickelte. Das war gut für die Patienten, weil verträglicher. Das war gut für die Krankenkassen, weil preiswerter. Richtigerweise wurde der Unternehmer auch ausgezeichnet. Doch dann der Schock Das Inhalierhilfsmittel wurde von deutschen Behörden verboten, und deshalb wurde bei der Europäischen Kommission ein Schutzklauselverfahren eröffnet. Ohne noch einmal auf alle Details einzugehen, bin ich davon überzeugt, dass bei dem ersten Verbot der Inhalierhilfe aus dem Jahr 1996 nicht alles rechtmäßig abgelaufen ist. Die Kommission wäre dazu verpflichtet gewesen, das Schutzklauselverfahren mit einem Ergebnis zu beenden, um den Betroffenen den Klageweg zu eröffnen.

Ich bitte Sie einfach Respektieren Sie auch das einstimmige Votum unseres Petitionsausschusses.